ríkisstjórnin og seðlabanki íslands hafa um nokkurt skeið undirbúið aðgerðir til að styrkja gjaldeyrisforðann og auka aðgang seðlabankans að erlendu lausafé í samræmi við stefnumörkun stjórnvalda á fyrri hluta árs tvö þúsund og sex um að gjaldeyrisforðinn yrði efldur veigamikið skref var stigið í þessa átt í árslok tvö þúsund og sex með lántöku ríkissjóðs að fjárhæð einum milljarði evra sem endurlánað var seðlabankanum vegna þeirrar erfiðu stöðu sem ríkt hefur á fjármálamörkuðum að undanförnu þykir rétt að haldið verði áfram

sem hver um sig veitir seðlabankanum aðgang að allt að fimm hundruð milljónum evra gegn íslenskum krónum og eykur þannig verulega aðgang seðlabankans að erlendu lausafé þegar og ef nauðsyn krefur erlend lántaka ríkissjóðs í því skyni að efla gjaldeyrisforðann enn frekar er til athugunar jafnframt þykir æskilegt að svigrúm ríkissjóðs verði aukið til útgáfu ríkisverðbréfa á innlendum markaði ef þess er talin þörf í því skyni að efla innlent fjármálakerfi og stuðla að stöðugleika á gjaldeyrismarkaði mikil eftirspurn eftir skammtíma ríkisverðbréfum að undanförnu sérstaklega erlendis frá hefur dregið nokkuð úr virkni peningastefnu seðlabankans

með frumvarpi þessu er því leitað lagaheimildar til þess að fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs geti á þessu ári tekið jafnvirði allt að fimm hundruð milljarða króna að láni til framangreindra ráðstafana ekki liggur fyrir á þessu stigi hvenær á árinu að hvaða marki í hvaða áföngum eða í hvaða hlutföllum erlendrar og innlendrar lántöku heimildin verður nýtt enda mun það ráðast af aðstæðum rétt þykir hins vegar að til staðar sé sérstök lántökuheimild sem geri kleift að ráðast á þessu ári með litlum fyrirvara í verulegar erlendar eða innlendar lántökur umfram þær lántökur sem fjárlög ársins tvö þúsund og átta gerðu ráð fyrir virðulegi forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu